Mimo, iż Afganistan jest sygnatariuszem Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, a rząd prezydenta Hamida Karzaja zadekretował równość obu płci wobec prawa oraz zagwarantował kobietom jedną czwartą miejsc w parlamencie, Afganki wciąż traktowane są w kraju jako obywatelki drugiej kategorii. Dla wielu afgańskich fundamentalistów miejsce kobiet jest w domu, a nie w szkole czy w pracy. Przykładem może być uchwalona ostatnio przez obydwie izby parlamentu i podpisana przez prezydenta ustawa stwierdzająca, iż kobiety tylko za zgodą męża lub ojca mają prawo wychodzić poza mury domostw, uczyć się, ubiegać o pracę czy korzystać z opieki medycznej. Także opiekę prawną nad dziećmi ustawa przyznaje wyłącznie ojcom i dziadkom.

Projekt ustawy na skutek licznych protestów, zarówno w kraju jak i poza jego granicami, został odesłany do Ministerstwa Sprawiedliwości, które ma zbadać jego zgodność z konstytucją oraz traktatami międzynarodowymi. Parlament Europejski powinien zdecydowanie zażądać od afgańskich władz unieważnienia tego aktu prawnego, który ponad wszelką wątpliwość jest sprzeczny z Konwencją w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Powinniśmy ponadto stanowczo wymagać od afgańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości zniesienia wszelkich innych ustaw dyskryminujących kobiety. Unia Europejska jako wspólnota musi wyrazić poparcie dla wszystkich walczących o prawa kobiet w Afganistanie, by nie dopuścić do zniweczenia tego, co do tej pory zostało już osiągnięte w tej dziedzinie.